Pojednawczy wobec Niemiec charakter deklaracji oraz otwartość na udział innych krajów europejskich wyznaczyły nowe standardy życia politycznego w Europie.

Niemniej jednak w związku z kryzysem gospodarczym, który dotknął Europę, coraz częściej możemy zaobserwować niepokojące zjawisko miejscowego odradzania się nacjonalizmów, wzrostu rasizmu i ksenofobii na naszym kontynencie. Towarzyszy temu istotna utrata zaufania w stosunku do Unii Europejskiej i idei integracji.